Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cela fait longtemps que nous appelons à ces synergies entre les Fonds structurels et le programme Horizon 2020. Mais nous devons veiller quand même à ce que les principes de la cohésion soient sauvegardés et à ce que les régions les moins développées, les régions ultrapériphériques aussi, ne soient pas privées

2020. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles tant de petits porteurs de projets et de régions moins développées ont tant de difficultés à avoir accès à Horizon 2020. Sans doute pensons nous des programmes trop grands, sans doute y a-t-il aussi des problèmes en matière de complexité. Je crois que la meilleure synergie doit avancer avec le chantier de la simplification, et nous attendons le retour du groupe de travail qui a été mis en place par la Commission européenne.